Sie haben alles unverschuldet verloren, was sie sich über viele Jahre zuhause aufgebaut haben.

Ich würde gerne meine Zeit nutzen, um die Kommission zu fragen, ob es eine Chance gibt, aus dem Europäischen Solidaritätsfonds auch Gelder für die Opfer zur Verfügung zu stellen. Ich möchte gerne wissen, wie schnell sich hier Hilfen organisieren lassen, womit konkret zu rechnen ist.